á þessari stundu hefur stjórn þingsins verið náttúrlega í þeirri erfiðu stöðu að þurfa að velta fyrir sér þingfundi í samkeppni við beina útsendingu frá myndun nýs meiri hluta í reykjavíkurborg og hefur komist að þeirri niðurstöðu að það væri vænlegast til þess að halda hlut þingsins að tefla fram máli frá þingmönnum frjálslynda flokksins og ég vil virðulegi forseti leggja mitt af mörkum til þess að standa undir því trausti þingforseta að hér sé um áhugavert mál að ræða sem eigi brýnt erindi inn í þjóðmálaumræðuna til jafns á við það sem er að gerast þessa stundina virðulegi forseti frumvarp það sem ég vil leyfa mér hér að mæla fyrir er að finna á þingskjali fimmtíu og fimm og er um breytingu á lögum um rannsóknir í þágu atvinnuveganna og á lögum um stjórn fiskveiða ég flyt frumvarpið ásamt háttvirtum þingmanni grétari mar jónssyni efnisatriði frumvarpsins eru þau að færa verkefni frá sjávarútvegsráðuneytinu til umhverfisráðuneytisins

sömuleiðis frá sjávarútvegsráðuneyti til umhverfisráðuneytis með frumvarpinu fylgir örstutt greinargerð sem ég ætla að leyfa mér að lesa virðulegi forseti til að kynna efni frumvarpsins í stuttu máli að öðru leyti með frumvarpi þessu er lögð til sú grundvallarbreyting að verkefni sem nú heyrir undir sjávarútvegsráðuneyti verði flutt til umhverfisráðuneytis er þar um að ræða hafrannsóknir friðun og ákvörðun um heildaraflamark úr einstökum fiskstofnum samhliða er gert ráð fyrir því að yfirstjórn hafrannsóknastofnunarinnar verði færð frá sjávarútvegsráðuneyti til umhverfisráðuneytis nái þessi breyting fram að ganga mun umhverfisráðuneyti ákvarða heildaraflamark ár hvert hafa umsjón með rannsóknum og gera tillögur varðandi almennt skipulag veiða innan efnahagslögsögunnar ekki síst þeirra sem tengjast hafsbotninum þá mun ráðuneytið veita ráðgjöf um friðunaraðgerðir og notkun veiðarfæra jafnframt því að setja almennar reglur um notkun veiðarfæra sjávarútvegsráðuneyti mun eftir sem áður annast stjórn veiðanna innan framangreindra marka og hafa yfirumsjón með eftirliti með veiðum og mati á sjávarafurðum nauðsynlegt þykir að gera umrædda breytingu og leggja þannig ríkari áherslu en verið hefur á umhverfisþátt rannsókna og stjórn á álagi við hagnýtingu auðlindanna þetta er ítrekað með því að færa mikilvægar ákvarðanir og tillögugerð úr höndum beinna hagsmunaaðila til umhverfisráðuneytis ekki er eðlilegt að hagsmunaaðilar geti ráðið miklu um ákvörðun sem þá varðar miklu fjárhagslega þegar í húfi eru náttúruauðlindir sem þjóðin byggir afkomu sína á í svo ríkum mæli sem raun ber vitni það skiptir miklu máli að við ákvarðanir um hagnýtingu auðlindar sé litið til langs tíma og þjóðarhags þannig er greinargerðin virðulegi forseti og eins og þar kemur fram er lögð áhersla á tvennt annars vegar að líta á auðlindir landsins sem

auðlindanna og í þessu tilviki sem frumvarpið nær til það er fiskstofnanna fremur en að líta á það eins og er er í dag sem viðfangsefni atvinnugreinarinnar að taka ákvarðanir um þessa hluti vegna þess að það eru samtvinnaðir hagsmunir annars vegar atvinnugreinarinnar og þeir þurfa ekki endilega alltaf að fara saman við hagsmuni

umhverfisins þess vegna er nauðsynlegt að draga þarna línu á milli og skilja verkefnin í sundur sem áður þótti eðlilegt á þeim tíma sem þetta var samþykkt á sjötta og sjöunda áratugnum að hafa sameiginlega ég vil nefna sem dæmi um skörunina á hagsmunum sem er ekki eðlileg að rannsóknastofnunin hafrannsóknastofnun lýtur stjórn fimm manna sem sjávarútvegsráðherra skipar og í þeirri stjórn eru fulltrúar útgerðarmanna stjórnin ræður síðan mestu um efnistök og verkefni og annað slíkt í starfi stofnunarinnar þar er meðal annars verið að takast á um að nýta einstaka fiskstofna jafnvel í andstöðu við aðra hagsmuni loðnuveiðar hafa verið mjög miklar á síðustu áratugum þær hafa verið alla tíð mjög umdeildar margir vilja tengja saman þá slæmu stöðu sem þorskstofninn hefur verið í síðustu tvo til þrjá áratugi við loðnuveiðar sem hafa stórlega vaxið frá því sem áður var á þessum tíma enda vitað að loðnan er mikil fæða fyrir þorskinn hagsmunirnir liggja þannig að þeir útvegsmenn sem eru að gera út á þessar veiðar hafa mikil ítök og menn sjá það sem fylgjast með og hafa fylgst með starfi hafrannsóknastofnunar á undanförnum árum og áratugum

eða tilkynnt að hann mundi verða sóttur seinna í fjáraukalögum þetta eru auðvitað óeðlilegir hagsmunir og hafrannsóknastofnun hefur ekki rannsakað áhrifin af þessum miklu veiðum sem skyldi og hafa farið undan í flæmingi í mörg ár í viðræðum við þá sem hafa haldið fram öðrum sjónarmiðum og viljað ræða við stofnunina um áhrifin af þessum veiðum í öðru lagi um það eru mjög mörg dæmi að frá nánast öllum tímum á síðustu tveimur áratugum síðast bara nú í sumar að ákvörðun sem sjávarútvegsráðherra hefur tekið um heildarveiði úr einstökum fiskstofnum hafa ekki endurspeglað tillögur hafrannsóknastofnunar núna síðast í sumar þegar ráðherrann ákveður að fara algerlega eftir tillögu hafrannsóknastofnunar um veiðar á þorski heimilar hann auknar veiðar úr tólf stofnum af sautján sem eru kvótabundnar fer fram úr ráðgjöf fiskifræðinganna í tólf fiskstofnum af sautján þegar maður spyr ráðherrann hvernig stendur á því að það er ekki óhætt

að þá var þeim niðurskurði bætt upp með því að fara fram úr í heimiluðum veiðum í ýsu og öðrum tegundum

efnahagslegt tap vegna samdráttar í þorskveiðum en við höfum ákveðið að leyfa veiðar úr öðrum stofnum svona mikið umfram ráðgjöf fiskifræðinga og þar koma tekjur á móti þannig að heildaráhrifin eru kannski mjög hverfandi þarna er ákvörðunin um veiðar úr fiskstofna ekki byggð á fiskifræðilegri ráðgjöf heldur efnahagslegum aðstæðum útgerðanna þess vegna er ekki við það búandi virðulegur forseti að láta sjávarútvegsráðherrann sem á fyrst og fremst að fjalla um atvinnugreinina taka þessar ákvarðanir sem lúta að umhverfinu það má segja að fyrirkomulagið síðustu tvo til þrjá áratugina er ein samfelld sönnun þess að það á að taka þessa hluti sem frumvarpið gerir ráð fyrir út úr höndunum á atvinnuvegaráðuneytinu virðulegi forseti ég vil líka segja að þróunin á undanförnum árum hefur kannski verið mjög í áttina til þess sem þetta frumvarp leggur til ég flutti þetta frumvarp fyrst árið nítján hundruð níutíu og sjö

og vorum við reyndar með í frumvarpinu einn kafla enn sem fjallaði um það að færa rannsókna stofnun landbúnaðarins frá landbúnaðarráðuneytinu til umhverfisráðuneytisins þetta er í sjötta skipti sem ég flyt þetta frumvarp og meðan háttvirtur þingmaður guðni ágústsson var landbúnaðarráðherra gerði ég það af tillitssemi við hann að vera ekki að hafa þann kafla inni í frumvarpinu það stóð bara þannig á á þeim tíma núna eru í raun og veru málin komin í það horf sem frumvarpið lagði til rannsóknarstofnanirnar komin undir landbúnaðarháskólann og þau málefni eru meira og minna komin yfir í umhverfisráðuneytið ég tel reyndar algerlega skynsamlega þá breytingu sem gerð var og menn eiga og áttu ekkert að hika við það að flytja til dæmis bæði landgræðslu og skógrækt undir umhverfisráðuneytið það er bara fullkomlega eðlilegur hlutur

eða öðru þá hafa sjónarmiðin sem hafa legið að baki unnið sér þann sess að þetta er orðið að veruleika í öðru lagi hefur komið fram í þessum frumvörpum að það væri rétt að sameina atvinnuvegaráðuneytin í eitt og það má segja líka að það hefur náð fram að ganga að verulegu leyti með sameiningu landbúnaðar og sjávarútvegsráðuneytisins þannig að það má segja að það standi eftir eitt efnisatriði í upphaflega frumvarpinu og það er að flytja þessi málefni úr sjávarútvegsráðuneytinu yfir í umhverfisráðuneytið ég tel það bara tímaspursmál hvenær það verður orðinn nægjanlegur stuðningur hér á þingi til þess að gera þá breytingu ég vonast auðvitað til þess að það verði núna á þessu kjörtímabili og hef þess vegna lagt áherslu á það að þetta mál yrði fært á málasvið umhverfisráðuneytisins og legg til að það fari til háttvirtrar umhverfisnefndar að lokinni þessari umræðu þegar því verður vísað til annarrar umræðu síðast í morgun sá ég kannski enn eina sönnun þess að fyrirkomulagið er ekki skynsamlegt að láta atvinnuvegaráðherrann hafa þetta verkefni í raun og veru að stjórna álaginu í umhverfinu og rannsóknum á því það kom rannsókn frá tveimur bandarískum háskólum yale háskóla og stofnun kólombíu háskóla í bandaríkjunum sem var að gera úttekt á stöðu þjóða í umhverfislegu tilliti og íslendingar lentu þar í ellefta sæti sem er út af fyrir kannski ekki slæmt það sem gerði það að verkum að íslendingar lentu ekki inni á

er sú skýring eða er skýrt þannig í fréttinni að það sé fiskveiðistefna íslendinga sem valdi því að landið lendi ekki ofar í árangri í umhverfismálum hvað er það í fiskveiðistefnunni sem er svona slæmt jú íslendingar fá aðeins fjögur stig af hundrað í þessum þætti mælingarinnar vegna slæmrar verndunar á fiskveiðisvæðum það er auðvitað vegna þess að atvinnuvegaráðherra er undir stöðugum þrýstingi hagsmunaaðila að leyfa veiðar á þessum stað og þessum stað og friða ætti þarna og draga úr friðun hér við höfum séð það á þessum vetri að það hafa verið opnaðar veiðislóðir sem áður voru lokaðar hér upp við harða land sem hefur auðvitað sætt gagnrýni þarna fær atvinnuvegaráðherrann sjávarútvegsráðherrann á baukinn frá þessum bandarísku háskólum það held ég að sé bara enn ein sönnun þess að hann er í ómögulegri stöðu með hagsmunaaðilana yfir sér í þessu verkefni þess vegna á að færa það undir umhverfisráðherra þangað nær ekki hinn langi armur líú það er kannski höfuðkosturinn við þessa breytingu að fá til yfirstjórnar í þessum málaflokki og þessum verkefnum fólk sem er algerlega óháð þessum efnahagslegu hagsmunum sjávarútvegsins til fróðleiks um hvað þetta er orðið samtvinnað inni í hafrannsóknastofnun og sjávarútvegsráðuneytinu að þegar hafrannsóknastofnun er að meta hvað er skynsamlegt að veiða í einstökum stofnum þá er ekki aðgreint umhverfismatið hvað hægt er að veiða úr stofninum vegna stærðar hans og aldurs og annars slíks heldur er þetta blandað saman við efnahagslega útreikninga hverju sinni þess vegna getur komið út tillaga um að leyfa svona mikið af veiði vegna þess að það fæst í heildina meira verðmæti fyrir fiskinn þegar hann alveg jafnt og umhverfisleg og við þurfum að aðgreina þá ráðgjöf algerlega í tvennt þannig að þeir sem taka ákvörðun hafi nákvæmlega fyrir sér mat á fisksitfonunum út frá þeim sjálfum og umhverfinu og séu ekki með það inni í því efnahagslegt mat eða mat á því hvenær skynsamlegt er að veiða fiskinn með tilliti til verðmætis hans það er bara annað mat

að fara svona yfir helstu atriðin í þessu máli og vonast til þess að málið fái góða meðferð og athugun í háttvirtri umhverfisnefnd og að það muni að lokum klárast að vinna fullnaðarsigur í þessu máli það eru komin tvö mál af þremur í höfn á þessum tíu árum sem liðin eru síðan málið var fyrst flutt og ég vonast til að það klárist á þessu kjörtímabili að ná því fram því þriðja